Inderdaad, wij hebben daar opgeroepen om uiteindelijk alle politieke verschillen achter zich te laten, de handen ineen te slaan, politici en burgers, om de situatie op te lossen.

De burgers van Campanië hebben ons heel duidelijk vorig jaar gezegd wij hebben bij iedereen aangeklopt, wij hebben bij allerlei deuren aangeklopt, bij ons in de provincie, bij ons in de regio, bij ons in Italië, bij de Italiaanse regering en we hebben overal nul op het rekest gekregen. Onze laatste hoop is de Europese Unie en terwijl niemand naar ons luisterde is de Europese Unie naar ons toegekomen om te luisteren. Ze hebben de hoop op u en ons gevestigd in de hoop dat wij uiteindelijk toch op de een of andere manier kunnen bijdragen aan een oplossing in hun regio.

doen. Wat zijn de deadlines? Wanneer moet het geïmplementeerd worden en hoe lang bent u bereid te wachten?